Sie wissen, dass gerade in Nürnberg die Biofach stattfindet. Da gibt es Bauern, die können auch ohne Pestizide Brot erzeugen. Sie tun gerade so, als müsste man immer Pestizide und immer Düngemittel nutzen. Die Frage stellt sich Würden Sie denn bereit sein, diesen Sektor noch weiter zu fördern? Sie haben doch in Bayern ein Volksbegehren gehabt, das eindeutig sagt Wir müssen runterkommen von den Mengen. Sie tun gerade so, als wäre das alles in Ordnung.